Monsieur le Président, chers collègues, il y a des moments où le débat politique, les débats politiques n'ont pas lieu d'être. Les citoyens de Strasbourg vivent en ce moment une situation dramatique alors que nous, nous sommes confinés dans le Parlement.

Mais je vais revenir sur le débat, parce que je sais que j'ai deux collègues, M.

Les dix prochaines années seront cruciales pour la transition écologique et sociale, parce que nous n'avons plus le choix. Il faut rendre la mobilité bas carbone, propre et inclusive, aussi bien pour les banlieues que les zones rurales. À ces défis de long terme, j'en ajoute un autre, c'est celui du Brexit. Nous sommes en grand danger, nous l'avons encore vu hier, avec le report du vote britannique.

J'en appelle donc à des mesures exceptionnelles sur les transports, pour renforcer les liaisons entre l'Irlande et le continent par tous les moyens c'est cela la solidarité européenne pour accompagner les ports et les compagnies maritimes qui font du transmanche et enfin pour aider financièrement les territoires qui verront apparaître une nouvelle frontière extérieure.